Voorzitter, dank aan collega Tatjana Ždanoka, die een ongelooflijk ingewikkelde strategische afweging moet maken.

Want hoe is het toch mogelijk dat we, waar het gaat om de mensenrechten in de wereld, met het vingertje kunnen wijzen en heel scherp zijn, maar daar, waar het gaat om de mensenrechten in Europa, door de Raad wordt gezegd dat het best wel een onsje minder kan.

ik denk aan het Europees aanhoudingsbevel, waarbij burgers van het ene land naar het andere land gebracht worden, vast komen te zitten onder soms verschrikkelijke omstandigheden in voorarrest dat ongelooflijk lang kan duren